Evoluția sectorului industrial trebuie să fie însoțită de eforturi de creare de locuri de muncă, concentrate pe forța de muncă tânără. Pentru aceasta, consider că trebuie să corelăm strategiile comunitare în materie de ocupare a forței de muncă și necesitățile viitoare ale industriei europene, să elaborăm programe menite să asigure tinerilor o educație tehnologică performantă, să promovăm posibilitățile acestora de a se specializa și a lucra pe teritoriul altor state membre și, nu în ultimul rând, să susținem dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor prin acces la fonduri europene și prin consiliere în afaceri în toate statele membre.